Pan przewodniczący Barroso stwierdził dzisiaj, że Komisja Europejska jest de facto rządem gospodarczym Unii, można więc wnioskować, że będzie dążyła do sformalizowania tego stanu rzeczy. Na bazie kryzysu Unia chce się odbić do przodu, pogłębiając integrację, tworząc podwaliny super państwa europejskiego.

Zapowiedziano dzisiaj kolejne możliwości zmiany traktatu lizbońskiego, który przyjęto wbrew woli obywateli wyrażonej w referendum w kilku krajach Unii. Budując państwo europejskie, nie mówi się o najważniejszych wartościach, na jakich jest zbudowana Europa, czyli na wartościach chrześcijańskich.